Wir haben bewiesen, dass wir den Bürgern Antworten geben können. Und die Idee, dass Investments notwendig sind so wie es der Kollege Bullmann zum Ausdruck gebracht hat ist ein tragendes Element dieses Plans. Millionen Menschen in Europa werden vielleicht jetzt noch nicht so begeistert auf diese Technik schauen, die wir heute beschließen. Aber sie werden hoffentlich in einigen Jahren sagen, dass diese Technik zu Jobs, zu Investitionen und zu Zukunft für diesen Kontinent geführt hat. Das ist die Hoffnung, die uns alle umtreibt. Ich möchte aber ausdrücklich auch noch einmal unterstreichen, dass das alleine sicher nicht reichen wird. Es wurde von der Kommission auch mehrfach darauf hingewiesen, dass um Jobs zu schaffen Geld notwendig ist, dass Investitionen notwendig sind, auf der anderen Seite aber genauso Strukturreformen und Haushaltsdisziplin, dass dieser Dreiklang

Es sind politische Mehrheiten, die etwas wollen, die etwas Positives bewegen.